Madame la Présidente, cela fait déjà de longues années que nous célébrons cette Journée internationale de lutte contre la pauvreté, sans beaucoup de résultats concrets, il faut le reconnaître, et nous risquons de la célébrer encore de nombreuses décennies si les mêmes politiques continuent à être menées. De ce point de vue, l'Europe et, d'une manière générale, l'Occident, ne peuvent pas se dédouaner de leurs responsabilités. Lutter contre la pauvreté, c'est lutter pour une juste répartition des richesses à l'intérieur des États comme à l'échelle internationale.

Si les discours que nous prononçons aujourd'hui ne sont pas suivis d'actes concrets dans le sens de ce que nous avons entendu ici même, je crains que les déclarations que nous faisons restent des déclarations de bonnes intentions, sans réel impact contre la misère et la pauvreté dans le monde et en Europe.